Zoals Ronald Reagan, oud president van de Verenigde Staten, al zei Als een land geen controle heeft over zijn grenzen, dan kun je niet spreken van een land. De lidstaten in de EU zijn dus geen landen. Maar het gaat verder, want zij hebben ook geen beschikking over de besteding van hun belastinggeld. Zij hebben geen beschikking over hun eigen wetgeving.